Herr Präsident! Wir diskutieren hier und heute Leitlinien für die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Das ist wichtig. Allerdings sage ich Ihnen auch Wenn ich bei mir zu Hause auf den Marktplatz gehe oder am Stammtisch bin, dann diskutieren die Menschen dort nicht, wie es wohl mit dem Vereinigten Königreich weitergehen wird. Was die Menschen von der Kommission erwarten, ist eine Lösung für die EU 27 der Zukunft, vor allem eine finanzielle Lösung. Und auch da ist der Volksmund sehr klar Wir zahlen keinen Cent mehr, wir zahlen eh schon genug. Leider kommt diese Botschaft in Brüssel nicht an. Ein Drittel der Brexit Lücke, sagt Kommissar Oettinger, soll Deutschland füllen drei bis vier Milliarden Euro mehr pro Jahr. Schon heute zahlen wir 13 Milliarden Euro mehr, als wir bekommen. Plus vier macht 17, dividiert durch 82 Millionen macht 208 Euro pro Kopf. Deshalb mein Appell in dieser Runde Finden wir eine Lösung für den Haushalt, diskutieren wir auch Leitlinien für die Beziehungen zwischen der EU und ihren Bürgern!